Obwohl wir insgesamt eine nette Atmosphäre hatten und uns in vielen Punkten geeinigt haben, haben wir in den Kernpunkten leider keine Einigung erzielt. Zur Vorgeschichte Wir haben am 1. Juni letzten Jahres im Agrarausschuss mit großer Mehrheit diesen Bericht zur Anpassung angenommen.

Da konnten wir keine Einigung erzielen. Wir haben uns dann nicht nur auf unsere Meinung verlassen, sondern wir haben auch die Stellungnahme des Rechtsausschusses eingeholt, wonach es sich bei diesen beiden Artikeln ganz klar um Rechtsakte handelt, die unter die delegierten Rechtsakte fallen.

Es geht dabei nicht um die Frage, wie etwas geregelt wird, sondern es wird eine Regelung verbindlich vorgenommen, die für die gesamte Europäische Union eine einheitliche Verbindlichkeit hat. Auch wenn wir als Parlament durchaus verstehen, dass der Rat natürlich beteiligt werden will und das haben wir auch in den Verhandlungen immer wieder betont, dass wir das verstehen, und haben auch durchaus Kompromissvorschläge unterbreitet, die in die richtige Richtung gingen, d.

wir haben gesagt, dass die Experten auf nationaler Ebene mit einbezogen werden sollen. Wir haben Vorschläge unterbreitet, dass wir die Substanzen zu den basic acts nehmen, und wir halten es auch für durchaus nachvollziehbar, dass das geht, weil es insgesamt nur zwei Änderungen innerhalb von vier Jahren gegeben hat. Es ist also eine durchaus praktikable Lösung.

Dann wurde uns vage angeboten, wir würden einfach informiert, wenn es um Änderungen geht. Das kann natürlich aus unserer Sicht nicht abschließend sein, dass wir nur informiert werden. Wir haben ein Recht auf delegierte Akte, und das werden wir mit dieser ersten Lesung hier auch bekräftigen.